A svéd elnökség kiváló munkát végzett, és gratulálnék miniszterelnök úrnak. Azzal, hogy a Lisszaboni Szerződés ratifikációját végre befejezte, megoldotta Klaus cseh elnök sajnálatos és szégyenteljes miniválságát.